Monsieur le Président, dans huit jours, le président Abbas demandera à l'ONU la reconnaissance de l'État palestinien. C'est un moment historique qui nous place, nous Européens, au pied du mur, et dans le cas de la Palestine, ceci n'est pas une figure de style.

2009. Elle a aidé à la construction des institutions palestiniennes, notamment en finançant le plan Fayad qui, après deux ans, a réussi à bâtir des institutions palestiniennes crédibles. Le moment est donc venu de faire un pas de plus, ce pas diplomatique qui consisterait à soutenir la démarche palestinienne à l'ONU.

C'est vrai, il faut retourner au plus vite à la table des négociations.

À qui la faute?

Nous soutenons la Libye, nous soutenons la Tunisie, nous soutenons l'Égypte, nous déplorons le martyre de la Syrie. Mais l'ONU, c'est le printemps arabe des Palestiniens, c'est la voie pacifique, c'est la voie de la négociation, c'est la voie de la diplomatie qui veut s'exercer à l'ONU.

Nous avons, aujourd'hui, une responsabilité historique, une responsabilité de la paix au Moyen Orient.